instance comme la nôtre, qui a pour vocation à faire le droit, ne le respecte pas.

je trouve regrettable que nous ne respections pas les traités. J'ajoute d'ailleurs puisque nous avons un peu de temps que je considère que nous n'avons pas assez de relations politiques et d'échanges avec le Président du Conseil européen.

Il serait normal que nous puissions avoir des échanges politiques avec le Président du Conseil européen.